Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vize Präsident Almunia, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will kurz auf zwei Punkte hinweisen Das eine ist die Wettbewerbsfähigkeit, die hier in vielen Punkten genannt wird. Ich lade Sie einmal ein, zur Kenntnis zu nehmen, von wie vielen Grubenunglücken wir eigentlich hören. Das hat damit zu tun, dass überall in der Welt Bergbau betrieben wird, Steinkohlebergbau betrieben wird, aber leider zu Sicherheitsbedingungen, die denen in europäischen oder deutschen Steinkohlezechen geradezu Hohn sprechen. Um es etwas überspitzt zu sagen Ich halte persönlich wenig von Wettbewerbsfähigkeit, die auf den Knochen der Kumpel erkauft wird. Wenn wir uns aber anschauen, welche industriepolitischen Folgen es hat, wenn wir jetzt tatsächlich frühzeitig aus dem Steinkohlebergbau aussteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass die europäische Bergbaumaschinenausrüstungsindustrie wettbewerbsfähig ist.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die ALDE das nicht will.